Köszönöm szépen a lehetőséget. Én nagyon sajnálom, hogy erre a szóváltásra itt sor kerül az Európai Parlamentben, csak röviden szeretnék én is reagálni arra, hogy az a párt, amelyet Morvai Krisztina képvisel, 2006 óta létrehozott egy félkatonai alakulatot és azon keresztül félemlítik meg a társadalom csendes többségét.

Nemrég a bíróság feloszlatta ezt a félkatonai szervezetet, de ennek a pártnak az egyik képviselője itt a júliusi ülésen ennek a szervezetnek az egyenruháját viselte. Magyarországon ez a párt Európa ellenes, rasszista, homofób, cigányellenes, xenofób demagógiával kampányolt és Magyarországot az Európai Unió gyarmataként tüntette fel rendszeresen a megszólalásaiban.

Megpróbálták megzavarni a nemzeti ünnepet erőszakosan valóban. A rendszerváltás utáni magyar történelemben a rendőrségnek nem volt tapasztalata a szélsőjobboldali tüntetések kezelésével. Ezután a kormány felállított egy független bizottságot, amelynek a jelentése elérhető mindenfajta honlapon angolul is, amely bizottság tett javaslatokat és egyébként számtalan bírósági eljárás indult.

Valóban voltak problémák, csak azt szeretném mondani Morvai Krisztina képviselő asszonynak, hogy ha diktatórikusként aposztrofálja saját hazája intézményrendszerét, akkor azzal az a probléma, hogy ha nem működne a demokrácia Magyarországon, akkor most ő sem mondhatta volna itt el a felszólalását.